Domnule președinte, doamna comisar, vreau și eu să subliniez importanța raportului și să felicit raportoarea. Sigur, eu vin din rândul angajatorilor și da, este extrem de complicat, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, să susțină costurile unei productivități reduse, pentru că trebuie să recunoaștem că persoanele care nu au capacitate de muncă de 100 nu pot să aibă același randament. Însă aici este rolul statelor și trebuie să subliniez că este important să dezvoltăm întreprinderile sociale, să existe politici de compensare, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii care angajează persoane cu capacității reduse de muncă. Mai ales, trebuie să prevenim, pentru că, până la urmă, important este să nu ajungem la un număr foarte mare de oameni bolnavi de stres, de stresul la locul de muncă. Cred că aici trebuie foarte multă educație și pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă fără a stresa suplimentar angajații, iar pentru cei care nu mai au capacitate de muncă să punem accent pe politici ale statelor membre, dar și ale Comisiei, de susținere a unor programe de compensare a angajatorilor care pun accent pe integrarea și reintegrarea forței de muncă care nu are o capacitate